Monsieur le Président, il est clair que Djibouti et la corne de l'Afrique, en général, sont des enjeux stratégiques pour la stabilité de toute l'Afrique et pour notre sécurité à nous également. Cela ne doit pas nous amener à des concessions impardonnables du point de vue de la démocratie et des droits de l'homme. Et Djibouti n'est certainement pas le seul, ni le pire des pays dans la corne de l'Afrique. Mais il est tout de même anormal que, depuis les élections de février 2013, nous ayons demandé à avoir une urgence sur Djibouti parce que nous avions, comme le dit Mme Vergiat, des doutes sur la régularité de ce scrutin, qui a été pacifique et c'est déjà quelque chose, mais qui n'a peut être pas été régulier.